Signor Presidente, onorevoli colleghi, i crescenti fenomeni di corruzione, gli intrecci sempre più stretti tra multinazionali e società di consulenza fiscale miranti a evadere o eludere il fisco l'attività spregiudicata di talune aziende che, con i loro comportamenti ai confini della legalità, minano la salute dei consumatori o arrecano danni incalcolabili all'ambiente ecco, questi sono solo alcuni esempi di fenomeni perniciosi per la società, che occorre contrastare con tutti gli strumenti a nostra disposizione.